Herr Präsident! Worum geht es beim globalen Pakt für Migration der Vereinten Nationen? Flucht und Migration sind globale Herausforderungen, und die meisten Flüchtlinge befinden sich außerhalb der Europäischen Union in Regionen, die deutlich ärmer und häufig instabiler sind als unser Kontinent. Doch alle Staaten müssen einen Beitrag leisten, auch mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen. Und dass ausgerechnet die USA, deren Bürger fast alle ursprünglich Migranten waren, sich dieser Herausforderung entziehen, ist ein Treppenwitz der Geschichte. Die EU hat eine gute Position in den Verhandlungen mit einer Ausnahme Orbán schürt in seinem Land Ängste mit Lügen zu Ursachen von Flucht und Migration, und er will auch global Migration nicht gestalten, sondern verhindern. In unserer Entschließung fordern wir auch, Rassismus und Falschmeldungen zu bekämpfen. Ich finde es fast unerträglich, was ich heute hier hören muss, und wir sollten mit der Bekämpfung von Falschmeldungen auch hier im Hause anfangen. Es gibt in Europa keine Massenmigration.